virðulegi forseti fyrir mér er það svo sem ekkert trúaratriði hvort ríkið á eða á ekki einhvern hlut í fjármálafyrirtækjum reyndar hef ég sagt það opinberlega meðal annars í ræðu á nýliðnum ársfundi seðlabankans að við hefðum prófað tvö fjármálakerfi á íslandi á undanförnum áratugum og þau hefðu bæðu brugðist hið síðara reyndar með meiri látum en hið fyrra en hið fyrra var engu að síður ekkert mjög þesslegt að við vildum endurreisa það við viljum ekki endurreisa fjármálakerfið sem hrundi en við viljum heldur ekki endurreisa það fjármálakerfi sem var lengst af eftir stríðsárin þar sem hið opinbera átti flest fjármálafyrirtæki og stýrði þeim oft með talsverðum pólitískum afskiptum það breytir því ekki að það kann að vera eðlilegt að hið opinbera hvort sem það er ríki eða sveitarfélög sem eiga stundum hlut í sparisjóðum eigi einhvern eignarhlut í fjármálafyrirtækjum fyrst um sinn að minnsta kosti og hugi svo að því síðan hvort það vilji selja hann ég held að það skipti ekki höfuðmáli alla vega ekki næstu árin það skiptir meira máli hvernig tekst að marka rammann um þessa starfsemi með lögum og reglum eins og þingmaðurinn rakti meðal annars í fyrirspurn sinni eignarhaldið á þeim bönkum sem eru ekki í eigu ríkisins eða að mjög litlu leyti í eigu ríkisins þar á meðal arionbanki og íslandsbanki það er vitaskuld þannig að þessir bankar eru óbeint í eigu kröfuhafa gömlu bankanna og það er óðum að skýrst hverjir þeir kröfuhafar eru þannig að ég held að svarið við spurningum þingmannsins muni liggja fyrir fyrr en síðar en það sé ekki hægt að gera það fyrr en búið er að kortleggja nákvæmlega hverjir kröfuhafarnir eru